Pristúpením Európskej únie ako organizácie regionálneho zoskupenia podlieha osobitným podmienkam, ktoré sú iné ako podmienky definované pre pristúpenie štátov. Z dikcie Lisabonskej zmluvy vyplýva, že právne akty Únie pôsobia svojimi účinkami na jednotlivcov len prostredníctvom vykonávajúcich alebo aplikačných vnútroštátnych opatrení. Pristúpením Únie k dohovoru by bolo preto potrebné preniesť špecifickú charakteristiku súdneho systému Únie do rámca zásad upravujúcich fungovanie kontrolných mechanizmov zavedených dohovorom, najmä zásadou subsidiarity.